virðulegur forseti þetta er lítið mál sem er árlegur gestur í þinginu breytingar á lögum um úrvinnslusjóð nefndarálit okkar er að finna á þingskjali fjögur hundruð sextíu og tvö en stjórnarfrumvarpið sjálft á þingskjali tvö hundruð sextíu og tvö það snýst um að breyta lítils háttar gjöldum í úrvinnslusjóði enda er gert ráð fyrir því að gjöldin á hvern vöruflokk sem kemur til endurvinnslu standi undir kostnaðinum og því þarf reglulega að breyta hinum álögðu gjöldum eftir því sem kostnaðarþróunin er það háttar svo til með úrvinnslusjóð að stjórn hans er að meiri hluta skipuð fulltrúum atvinnulífsins sem um leið bera gjöldin þannig er tryggt gott samráð um þær tillögur sem hér koma fyrir og nefndin sá ekki ástæðu til að gera neinar breytingar á þeim tillögum í öðru lagi um leið verið að fresta gildistöku þeirra ákvæða laganna sem gera ráð fyrir því að endurvinnslan verði hluti af úrvinnslusjóði nú um áramótin það kom fram á fundi nefndarinnar með fulltrúum úr umhverfisráðuneytinu úrvinnslusjóði og frá endurvinnslunni að endurvinnslan er ekki í stakk búin til að fara í þær breytingar nú um þessi áramót og óskaði því eftir tveggja ára frestun það er rétt að það komi fram á fundinum að framkvæmdastjóri endurvinnslunnar fullvissaði nefndina um að ekki kæmi til þess að aftur yrði óskað eftir frestum að þeim tveimur árum

á þeim vöruflokkum sem falla undir endurvinnsluna og því aðalatriðið að lögin nái fram að ganga þegar allir eru í stakk búnir til að framfylgja þeim nefndarálitið er að finna á þingskjali fjörutíu og sex og nefndin hefur lagt til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt